Pane předsedající, kdyby ctěný kolega Philippe Lamberts skončil v polovině svého projevu, tak bych řekl, nemám co dodat a mohu mu věnovat další část svého času, protože evropští konzervativci přesně z těch důvodů, které jste Filipe řekl, na začátku odmítají zavedení daně z finančních transakcí. Žádná daň ještě v ekonomické historii nepomohla ekonomickému růstu. Jestli se domníváte, že zavedení této daně pomůže skomírající evropské ekonomice, pak se hluboce mýlíte. My odmítáme to, že by finanční instituce a banky měly být trestány touto formou za své počínání. Nezastáváme se chybných rozhodnutí bankovních manažerů, ale dlouhodobě tvrdíme, že přece vinou současných problémů nebo příčinou současných problémů je přece dlouhodobé zadlužování členských států a jejich vlád, a jestliže toto chování se nezmění, pak jakákoli daň, která bude zavedena, ničemu nepomůže.